Monsieur le Président, vous ne calmerez pas les marchés financiers sans revenir sur un sacro saint principe que vous défendez, qui est celui de la liberté totale de circulation des capitaux et celui de la soi disant libre concurrence, mais qui est en fait une inégalité de concurrence. Aujourd'hui, on met beaucoup d'argent sur la table mais en fait, c'est pour rassurer les marchés financiers, tandis qu'au peuple, vous promettez du sang et des larmes.

Et maintenant, vous voulez procéder, par un coup de force, à une vraie usurpation de pouvoir en voulant faire contrôler les budgets nationaux par la Commission elle même.

S'il y a aujourd'hui déficit, c'est parce qu'on a abaissé en permanence la fiscalité sur le capital et qu'on a créé les conditions d'une répartition de plus en plus inégale des richesses. Par conséquent, dans les mesures qu'il faudrait prendre, il y a la modification des statuts et du rôle de la Banque centrale européenne. Il faudrait une vraie solidarité...